Monsieur le Président, Madame Ashton, la politique, ce sont d'abord des symboles et c'est pourquoi je crois que vous ne devriez pas être ici, mais à Haïti, c'est pourquoi je crois que vous ne devriez pas vous rendre aux États Unis, mais à Haïti. J'ai le sentiment, et je le dis avec une grande tristesse, que vous n'avez pas pris la mesure de l'événement et de cette terrible tragédie et, au fond, quand on regarde tout cela, jamais l'Europe n'a été aussi absente. Nous sommes les premiers donateurs, mais nous n'existons pas. Et j'ai un deuxième sentiment, c'est que plus nous procédons à des nominations, plus nous créons des fonctions et des titres, moins nous existons, et ceci devrait nous inciter à nous interroger. Combien de catastrophes faudra t il encore pour que les responsables de l'Union européenne soient enfin à la hauteur de leurs responsabilités? Il y a, sur la table, un rapport de Michel Barnier depuis 2006. Qu'attendons nous pour l'adopter? Qu'attendons nous pour l'appliquer?